Señora presidenta, gracias, en primer lugar, también al ponente. Yo intervengo para subrayar la importancia del patrimonio cultural, que contribuye al refuerzo de la identidad europea. Ese patrimonio cultural pone de manifiesto que nuestros antepasados han estado unidos por encima de divisiones y fronteras nacionales. El románico, el gótico, el renacimiento o el barroco no son estilos nacionales, sino grandes tendencias artísticas —incluso alguno diría filosóficas— europeas. Pienso también en las actuales rutas culturales europeas y en la primera de ellas, los caminos de Santiago, como testimonio de esta unidad e identidad europea. Al cuidar del patrimonio cultural europeo, al preservarlo, cuidamos también de la idea de Europa, cuidamos también del proceso de construcción europea, como usted bien sabe, señor comisario. Todos debemos contribuir al cuidado y conservación de nuestro patrimonio cultural, también la Unión Europea. Por ello leeré con la mayor atención el plan de acción presentado recientemente por la Comisión. Me gustaría, desde luego, un plan ambicioso incluso me habría gustado un programa o fondo europeo específico para contribuir a financiar las tareas de recuperación, reconstrucción y conservación del patrimonio cultural europeo y hacer así visible la importancia especial que este patrimonio tiene también para las instituciones de la Unión.